Nie o jakąkolwiek przewidywalność tutaj chodzi. Nie tylko podatki są odpowiedzialne za to, że płacimy za energię w Unii Europejskiej tak dużo.

Podobnie tylko ideologią można wytłumaczyć fakt, że połowa tego Parlamentu nie chce przyjąć do wiadomości, że odnawialne źródła energii nie są za darmo. To są źródła energii, które generują olbrzymie koszty. Z jednej strony są to źródła, które są niestabilne, w związku z czym musimy dublować produkcję energii także metodami jak najbardziej konwencjonalnymi. Z drugiej strony te źródła są rozproszone, w związku z czym musimy rozwijać sieć przesyłową ponad wymagania rynku.

Trzecia sprawa to kwestia globalna. Muszę powiedzieć, że trochę mnie śmieszy fascynacja Zielonych polityką energetyczną Chińskiej Republiki Ludowej. To, co Chińczycy uznają za politykę klimatyczną, to jest polityka fiskalna, obliczona na zyski dla budżetu Chińskiej Republiki Ludowej. To jest w końcu polityka przemysłowa obliczona na to, żeby dokonać zmiany w systemie produkcji energii z węgla w kierunku gazu. W dużym stopniu będzie to gaz niekonwencjonalny nie wiem, czy Zieloni będą z tego tak bardzo, bardzo zadowoleni. Niniejsza debata z cała pewnością pokazuje również i to, że potrzebujemy pragmatycznych rozwiązań.

Z tego powodu, aby nadal cieszyły się uznaniem i właściwą relacją ceny do jakości, kilka tygodni temu zdecydowaliśmy bardzo słusznie nie obciążać produkcji samochodów tych największych limuzyn dodatkowymi wymogami z zakresie redukcji CO

Jeżeli mogliśmy uchronić BMW, to być może potrafimy też uchronić kilka sektorów energetyki i przemysłu energochłonnego w Unii Europejskiej. Ta debata pokazuje olbrzymie podziały w Unii Europejskiej, niespotykane do tej pory podziały. To jest powód, dla którego nie powinniśmy się śpieszyć. Powinniśmy znaleźć dobry sposób na zrównoważenie konkurencyjności, bezpieczeństwa i zrównoważonego charakteru naszej gospodarki, a to wymaga czasu.